Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, d'abord je voudrais évidemment m'associer au concert de louanges sur le bon résultat obtenu en matière de supervision. Comme l'a rappelé Sylvie Goulard, le Parlement n'y est pas pour rien et nous avions, en décembre, ce qui était un fait unique et nouveau, une déclaration des quatre coordinateurs des groupes principaux pour dire qu'il fallait plus d'Europe dans cette supervision. Votre dynamisme, Monsieur le Ministre, a permis d'aboutir à une bonne solution. La Commission, évidemment, a beaucoup travaillé et je me réjouis du programme que nous annonce le commissaire Barnier en matière de services financiers. Heureusement que cet acte est arrivé, que cet accord a été trouvé parce que, finalement, en matière financière il y va de la crédibilité de l'Europe, de sa crédibilité à l'égard de nos concitoyens qui, depuis la crise, nous demandent Que fait l'Europe? Quels sont les résultats concrets que vous avez obtenus?.

on leur dit qu'on réfléchit, qu'on travaille, qu'on fait des trilogues, des réunions mais ce qu'ils veulent, c'est du résultat.

J'ai récemment eu des contacts avec des représentants de la finance américaine et, finalement, ce qui les dérange, avec l'Europe, c'est cette impression d'insécurité juridique on change les réglementations, on introduit des clauses de révision, des sunset clauses on ne construit pas quelque chose de solide.

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais plaider pour moi cet après midi il y aura un trilogue très important avec le commissaire Barnier et mes collègues sur la réglementation des fonds alternatifs. Il est essentiel que nous trouvions rapidement une solution. Je sais tout l'engagement de la Présidence belge et votre engagement personnel. Nous devons, dans les semaines qui viennent, aboutir à un accord de sorte que, la prochaine fois que vous rendrez compte du travail de l'Ecofin, vous puissiez dire l'accord a été trouvé sur la réglementation des fonds alternatifs. Nous y tenons, je sais que vous y tenez.